Herr Präsident!

Aber lassen Sie mich einige wenige Bemerkungen zu der Debatte heute machen. Ich glaube, dass die schwedische Präsidentschaft mit viel Feingefühl und zielsicher den Ratifikationsprozess zu Ende gebracht hat, der ja in ihrer Zeit von vier Ländern noch zu vollziehen war. Ich möchte mich sehr dafür bedanken, dass dieser schon neun Jahre währende Prozess auf diese Art und Weise in den Hafen gefahren worden ist. Ich meine, dass aber damit auch noch die Chance gegeben ist, das jetzt erst in die Praxis umzusetzen. Und in der Praxis wird auch Verfassungswirklichkeit geschrieben. Deswegen muss es klar sein, dass der Präsident des Europäischen Rates nur die Legitimation der Regierungschefs hat und jeder operationelle Präsident, der nicht vom Parlament abhängig ist, direkt von der Bevölkerung gewählt wird, in jeder Verfassung. Das muss auch für den Präsidenten des Europäischen Rates gelten. Die volle Legitimation hat nur der Kommissionspräsident.

Er kann erst dann ins Amt kommen, wie aber auch der Vizepräsident, wenn er die Zustimmung des Europäischen Parlaments gefunden hat.

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass das Europäische Parlament seine Rechte wahrnehmen wird, wenn es um den Auswärtigen Dienst geht.